frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer níutíu og þrjú nítján hundruð

núgildandi lög númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fimm fela í sér að einstaklingar eða félagasamtök sem matreiða og bjóða matvæli án endurgjalds eða til sölu í þágu góðgerðarmála eru matvælafyrirtæki í skilningi laganna jafnframt eru þessir aðilar starfsleyfisskyldir samkvæmt níundu grein laganna kröfur um breytingar á framangreindu fyrirkomulagi hafa orðið háværari hin síðari ár í þá veru að félagasamtök eða einstaklingar hefðu möguleika á því að leggja ýmsum málefnum lið með því að bjóða almenningi gegn gjaldi matvæli sem framreidd eru eða bökuð í eldhúsum heima við eða öðrum eldhúsum sem ekki hafa verið samþykkt af opinberum eftirlitsaðilum með frumvarpi þessu er komið til móts við framangreindar kröfur almennings í frumvarpinu er því lagt til að gildissvið laga númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fimm um matvæli verði þrengt þannig gildi lögin ekki um einstaklinga eða félagasamtök sem útbúi sig og bjóða til sölu matvæli beint til neytenda í þágu góðgerðarmála en stunda slíka starfsemi ekki að jafnaði eða í eigin hagnaðarskyni samkvæmt frumvarpinu er góðgerðarstarfsemi skilgreind þannig að um sé að ræða starfsemi sem hafi það einasta markmið að verja hagnaði sínum til almenningsheilla svo sem líknarmála íþróttamála félagsmála og vísinda eða hjálparstarfsemi ekki liggja fyrir upplýsingar um það hversu algengt er að einstaklingar eða félagasamtök matreiði og bjóði matvæli án endurgjalds eða til sölu í þágu góðgerðarmála þar sem slík matreiðsla hefur alla jafna ekki verið tilkynnt til opinberra eftirlitsaðila má ætla að opinbert eftirlit á þessu sviði hafi ekki verið skilvirkt í seinni tíð hefur borið á því að matvælafyrirtæki hafi vakið athygli opinberra eftirlitsaðila á tilteknum viðburðum þar sem matvæli hafa verið boðin til sölu í þágu góðgerðarmála í slíkum tilvikum hafa opinberir eftirlitsaðilar brugðist við og vakið athygli á kröfum löggjafarinnar hér er um fá tilvik að ræða í ljósi þessa má ætla að efnisákvæði frumvarpsins muni ekki breyta núverandi ástandi í samfélaginu hvað varðar framboð matvæla sem útbúin eru af einstaklingum eða samtökum í þágu góðgerðarmála jafnframt er hér kveðið skýrt á um það með frumvarpi þessu að einstaklingar eða félagasamtök sem matreiða og bjóða matvæli án endurgjalds til neytenda við einstök tilefni falli utan gildissviðs laganna þannig er gert ráð fyrir að kaffisamsæti ýmiss konar í kirkjum skólum og sambærilegum mannfögnuðum þar með talið ýmiss konar útiviðburðum þar sem einstaklingar eða félög matreiða og bjóða án endurgjalds matvæli til neyslu falli utan gildissviðs laganna með þessu ákvæði er verið að taka af öll tvímæli um það að slík eldamennska eða bakstur falli ekki undir opinbert matvælaeftirlit samkvæmt lögum eins og verið hefur í frumvarpi þessu er einnig gert ráð fyrir að ráðherra fái heimild til að víkja frá einstökum ákvæðum matvælalaganna þegar um er að ræða frumframleiðendur sem afhenda frumframleiðsluvörur í litlu magni beint til neytenda eða til staðbundins smásölufyrirtækis sem afhendir matvæli beint til neytenda gert er ráð fyrir að ráðherra setji reglugerð þar sem nánari ákvæði um slíka starfsemi eru sett og mögulega vikið frá einstökum ákvæðum laga númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fimm um matvæli bændur og aðrir aðilar sem til dæmis stunda veiði eða nýta villigróður ýmiss konar hafa í auknum mæli hafið sölu á afurðum sínum á býli sínu eða nálægum mörkuðum í þeim tilvikum og öðrum þar sem slíkir aðilar afhenda vöru sína nálægt smásölufyrirtæki hefur verið litið til þess meðal annars að neytandinn sé í beinu sambandi við framleiðanda vörunnar eða sé upplýstur um uppruna vörunnar og meðferð hennar ráðherra mun með reglugerð skilgreina nánari skilyrði fyrir þessa starfsemi svo sem um hvaða starfsemi er að ræða og hvað telst staðbundin starfsemi gera má ráð fyrir að heimild ráðherra til að víkja frá ákvæðum laganna muni fjölga þeim aðilum sem hefja framangreinda starfsemi með sama hætti er gert ráð fyrir að ráðherra geti vikið frá ákvæðum laganna þannig að hægt verði að beita áfram ýmsum hefðbundnum aðferðum við matvælavinnslu hérlendis hér getur verið um að ræða vinnslu ýmissa matvæla þar sem vinnsluaðferðin uppfyllir ekki almenn ákvæði laganna eða reglugerða sem settar eru á grundvelli laganna um margvíslega vinnslu getur verið að ræða svo sem reykingu á kjöti með taði og vinnslu á hákarli og fiski svo nokkuð sé nefnt vinnsluaðferðir sem þessar hafa verið stundaðar um aldir og þrátt fyrir að vera ekki í samræmi við ákvæði núgildandi laga og reglugerða uppfylla þessar vinnsluaðferðir þær kröfur sem almennt eru gerðar til öryggis slíkra matvæla virðulegi frú forseti þetta með kostnaðarumsögn með þessu frumvarpi af hálfu fjármálaráðuneytisins fjárlagaskrifstofunnar þar segir með leyfi forseta markmið frumvarpsins er fyrst og fremst a auðvelda einstaklingum og félagasamtökum matvæla og veitingasölu í góðgerðarskyni til almannaheilla einnig er frumvarpinu ætlað að auðvelda og viðhalda framleiðslu matvæla með aldagömlum íslenskum framleiðsluaðferðum og stuðla að fjölbreytileika í matvælaframleiðslu breytingarnar varða fyrst og fremst aðbúnað og hollustuhætti í matvælaiðnaði og ekki verður séð að lögleiðing frumvarpsins hafi áhrif á útgjöld ríkissjóðs frú forseti ég tel að það sé mjög mikilvægt að þetta mál fái sem greiðasta leið í gegnum þingið við stöndum frammi fyrir árstíma þar sem mikið er einmitt um að félög og samtök á þessu sviði sem hér er verið að tilgreina halda

frá þeim félagasamtökum sem þar eiga mörg hver hlut að býli hafa stundað þetta áratugum saman og óska eftir að fá áfram heimild til þess í þeim tilgangi er þetta frumvarp einmitt flutt